er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd samning milli íslands og færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu tvö þúsund og tíu sem gengið var frá með bréfaskriftum í þórshöfn og reykjavík níunda og tuttugasta og annan mars síðastliðinn þessi samningur sem er gagnmerkur eins og fyrri samningar millum þessara tveggja þjóða um fiskveiðar kveður á um það að allar heimildir landanna til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á árinu tvö þúsund og tíu verði óbreyttar frá því í fyrra færeysk skip fá samkvæmt þessum samningi heimild til þess að veiða þrjátíu þúsund lestir af loðnu innan íslenskrar lögsögu á loðnuvertíðinni tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu eða minna eftir því hver leyfilegur heildarafli verður færeyskum skipum er auk þess heimilt að veiða allt að tíu þúsund lestir af loðnu innan íslenskrar lögsögu úr veiðiheimildum sem eru fengnar með samningum færeyska og grænlenskra stjórnvalda þessi samningur gerir líka ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk íslenskri síld innan lögsögu hins á þessu ári að lokum gerir samningurinn ráð fyrir því að íslenskum skipum verði heimilaðar veiðar á allt að þrettán hundruð lestum af makríl og tvö þúsund lestum af síld þó annarri en norsk íslenskri innan færeyskrar lögsögu á þessu ári rétt er líka frú forseti að taka það fram að áður en þessi samningur var gerður var á grundvelli samnings landanna frá nítján hundruð sjötíu og sex um heimildir færeyinga til veiða í lögsögu íslands búið að ákveða að færeyskum skipum væri heimilt að veiða fimm þúsund sex hundruð lestir af botnfiski við ísland á þessu ári heildarafli þorsks verður þó aldrei meiri en tólf hundruð lestir og lúðuafli aldrei meiri heldur en fjörutíu lestir ég legg svo til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu slotar verði tillögunni vísað